Qui vous a fait évoluer? C'est le Parlement européen qui vous a fait évoluer! Il a fallu qu'une ministre suédoise et le Parlement saisissent la Cour de justice européenne pour dire à la Commission Faites votre travail!.

De qui se moque t on? Je vous demande vraiment, pour la prochaine législature, d'avoir un plan d'action, de reprendre les propositions des parlementaires pour éliminer ces perturbateurs endocriniens, au même titre que les cancérigènes, les mutagènes et les reprotoxiques. Il en va de la santé des citoyens.